Signor Presidente, onorevoli colleghi, in primo luogo vorrei ringraziare le donne, gli uomini, i sindaci, a partire dal sindaco di Napoli, che sono scesi in piazza davanti ai porti per gridare porti aperti!. Vorrei ringraziarli perché mi hanno fatto vergognare un po' meno di essere italiana e di essere europea. Chiedo ai colleghi del Movimento 5 Stelle, con molti dei quali ho tante volte lavorato insieme in questo Parlamento europeo come lo definite se non xenofobo chi parla di pacchia a proposito dei rifugiati che vengono in Italia? Come lo definite chi grida vittoria a proposito di una nave con 600 persone a bordo, che è costretta ad arrivare fino in Spagna? come lo definite Altro che regolamento del Parlamento europeo! Vorrei dire che Salvini è un'icona, è un'icona del razzismo che cresce in questa Unione europea.

Non dimentichiamo Bardonecchia e Ventimiglia, a cui Macron evidentemente non presta molta attenzione. Non dimentichiamo Ceuta...